Messieurs les présidents, chers collègues, le débat sur le budget intervient alors que nos concitoyens doutent devant la fragilité de leur monnaie et que l'Europe se mobilise justement en faveur de l'économie irlandaise. Contrairement à ce qui a pu être dit sur les objectifs du Parlement européen dans ces négociations, il ne s'agit pas d'une bataille de pouvoir ou d'une querelle institutionnelle. Il ne s'agit pas non plus d'ignorer les difficultés de nos États membres ni le contexte de crise de la dette publique que nous subissons tous.

La réalité, c'est qu'en adoptant une vision comptable au lieu d'une vision politique, les quelques États membres qui persistent à bloquer les négociations desservent les intérêts des 500 millions d'Européens. En faisant croire que le Parlement européen est le méchant dans cette affaire, qu'il veut dépenser alors que les États se serrent la ceinture, qu'il veut asseoir les pouvoirs que le traité de Lisbonne lui a conférés au détriment de l'épargne et des Européens, ils détournent l'attention sur la réalité des problèmes.

Elle est que les dernières prévisions économiques ne permettent pas d'espérer d'ici à 2020 le retour à la croissance forte, durable et inclusive que l'Union européenne s'est fixé comme objectif. La réalité, elle est aussi que le projet de budget actuel ne prend pas en compte le financement des compétences nouvelles conférées à l'Union par le traité de Lisbonne et ne donne pas suite à nos demandes de procéder à la révision à mi parcours du cycle financier prévue par l'accord

2020. Pour résumer, le Conseil adopte des programmes et ne prévoit pas leur financement. Et quand le Président du Parlement européen le rappelle à ses obligations, il s'offusque, mais lorsqu'une collectivité locale, régionale ou nationale vote des projets sans les financer, on la condamne. Pourquoi, je vous le demande, ce qui n'est pas acceptable sur le plan local ou national le serait il au plan européen? Est ce une façon de réconcilier nos citoyens avec l'Europe? Je ne le crois pas. Je le dis clairement à la Commission et surtout au Conseil ne comptez pas sur mon groupe, ne comptez pas sur ce Parlement pour voter des programmes dont le financement n'est pas assuré. Mon groupe souhaite que l'on revienne à la raison et que l'on parvienne à un accord équilibré. Il doit s'agir d'un accord global portant à la fois sur le budget 2011, les budgets rectificatifs 2010 et les lettres rectificatives qui lui sont liées, la procédure de flexibilité et, enfin, les garanties quant à la sécurisation du financement des politiques d'avenir, ce que nous appelons le volet politique. Je souligne que nos propositions sur ce volet politique ne comportent aucune modification des traités actuels et qu'elles ne préjugent en rien ni le montant, ni l'origine, ni la répartition des financements futurs de l'Union. Je souligne aussi que la réouverture du débat sur les ressources propres n'est pas une proposition nouvelle du Parlement, mais une décision prise par le Conseil lui même en mai 2006, à la suite de l'accord de décembre 2005, sous Présidence britannique. Mon groupe partage pleinement l'objectif non seulement du plafonnement, mais d'une réduction des contributions budgétaires des États membres. En effet, la gravité extrême de la crise de la dette doit conduire à une remise à plat complète des finances publiques européennes. Il s'agit non seulement de procéder à un partage des tâches entre budgets nationaux et budgets communautaires, mais aussi de rechercher toutes les formes de mutualisation possible pour générer des économies. Messieurs les présidents, chers collègues, le groupe PPE partage la double exigence exprimée par le Conseil du 15 octobre faire contribuer le budget communautaire à la discipline financière commune et assurer le financement des objectifs européens. Notre position dans la négociation sur le budget 2011 n'a pas d'autre objectif et nous sommes confiants qu'un accord pourra être trouvé si la Présidence du Conseil négocie bien avec ses collègues à Bruxelles.